Ahora, en estos momentos, parece claro, la Administración norteamericana quiere terminar con lo que ha sido una creación europea, que es el acuerdo nuclear con Irán, que es el único que nos permite mantener la región en situación de paz, que no se produzca una escalada nuclear y que, también —quiero recordarlo—, es el marco que nos permite hablar con Irán de derechos humanos.

Algunos probablemente lo han activado porque quieren llevarlo al Consejo de Seguridad y matar el acuerdo. Pero yo creo que debemos intentar utilizarlo como una oportunidad para discutir de todo.